Señor presidente, no habrá finanzas sostenibles sin compromiso con la justicia social y sin el control democrático de las inversiones. El informe del grupo de expertos aconsejó un enfoque global sobre las finanzas sostenibles que hacía referencia a la necesidad de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. La lucha contra la exclusión y la mejora de la calidad democrática en todos los ámbitos son una exigencia en la batalla del siglo hacer que nuestro planeta siga siendo sostenible. En España el 70 de la población se ve afectada por el cambio climático y el avance de la desertificación es el mayor desafío al que nos enfrentamos. La palabra que describe la situación en todo el planeta es emergencia.

Por eso las finanzas deben dejar de ser un estímulo para la destrucción del planeta. Si falta la ambición solo tendremos palabras que ofrecer.